Astfel, va putea fi întărită competitivitatea și redusă vulnerabilitatea teritoriilor. În cooperare cu Uniunea, accentul va trebui pus pe sectoarele care generează creștere economică în acele zone, precum turismul și agricultura. De asemenea, va fi nevoie de un sprijin puternic pentru sectorul pescuitului din teritoriile în cauză, în special în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal și gestionarea zonelor de coastă. Nu în ultimul rând, prin ajutorul furnizat, ar trebui să se asigure o mai bună integrare în economiile regionale, dar și promovarea cooperării cu alți parteneri.